með þessari þingsályktunartillögu sem gerð hefur verið grein fyrir úr forsetastóli er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd

og fella inn í samninginn tilskipanir tvö þúsund og tvö níutíu og sex og tvö þúsund og þrjú hundrað og átta um raf og rafeindabúnaðarúrgang eins og með fyrri ákvarðanir er gerð grein fyrir efni hennar í tillögunni og er hún prentuð sem fylgiskjal með henni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir í tilskipun tvö þúsund og tvö níutíu og sex er kveðið á um hvernig eigi að fjármagna safna meðhöndla og endurnýta raf og rafeindabúnaðarúrgang og er markmið tilskipunarinnar að draga úr mengun slíks úrgangs og auka endurnýtingu á honum tilskipun tvö þúsund og þrjú hundrað og átta breytir fyrri tilskipun og skýrir reglur um kostnað við förgun eldri raftækjabúnaðar annars en þess sem kemur frá heimilum í umhverfisráðuneytinu er nú unnið að undirbúningi lagafrumvarps til innleiðingar gerðanna hér á landi ég legg til herra forseti að að lokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar